alþingi barst í morgun tilkynning

um að hann segði af sér þingmennsku frá og með deginum í dag ellefta nóvember tvö þúsund og átta við þingmennskuafsal bjarna harðarsonar tekur helga sigrún harðardóttir framkvæmdastjóri þingflokks framsóknarflokksins sæti hans á alþingi og verður áttundi þingmaður suðurkjördæmis ég vil af þessu tilefni þakka bjarna harðarsyni störf hans á alþingi og þakka honum góð kynni og óska honum og fjölskyldu hans alls hins besta á komandi árum